frú forseti ég vil nú byrja á því að harma mjög verulega þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið í þessu máli alveg frá því að hugmyndin kom upp að ég vil segja í höfðum örfárra einstaklinga hér innan þingsins eða í ríkisstjórn hjá framkvæmdarvaldinu til dagsins í dag ég vil líka halda því til haga að ég fullyrði að það hefði verið hægt að ná viðunandi samkomulagi og í það fór ég með opnum hug í allsherjarnefnd ef menn hefðu haft vilja til þess og ef menn hefðu gefið sér tíma til þess ég tel vinnubrögðin algerlega óviðunandi og ég verð að segja alveg eins og er að ég á þeim ekki að venjast í mínu starfi á vinnumarkaðnum til þessa ég hef hvergi séð svona vinnubrögð áður að fá ekki einu sinni að vita við meðferð málsins í allsherjarnefnd hvað standi til næst hvenær á að taka málið út verður það fyrir fyrrverandi forseta þingsins og reyna að dreypa á þeim reynslubrunni það var tekið vel í það síðan var því hafnað ég óskaði eftir því að starfsmenn þingsins kæmu fyrir nefndina en þeir höfðu óumbeðnir sent umsögn til allsherjarnefndar því var hafnað að ræða starfsskilyrði þingsins við fulltrúa starfsmanna ég óskaði eftir því að ég fengi í hendur samanburð á dönskum þingskapareglum og íslenskum miðað við frumvarpið samþykkt það hefur ekki komið fram ég óskaði eftir gögnum frá vinnu undir forustu ólafs g einarssonar ef ég man rétt háttvirtur þingmaður birgir ármannsson það hefur þá farið á mis við mig á þessum hraða en það átti ekkert að ræða við kóng né prest það átti ekki að ræða við stjórnarandstöðuna það var ekki af heilum hug leitað samkomulags ég fullyrði það enn og aftur ef við hefðum gefið okkur betri tíma þá hefði það náðst við stungum upp á því að leita sátta og klára málið fyrir tíunda febrúar ef ég man rétt því var líka hafnað ég spyr af hverju liggur svona á af hverju er ástæða til að slíta friðinn af hverju er ástæða til að bola okkur frá samráði samvinnu og málamiðlun og öðru slíku hvað lá svona mikið á hafa þingstörfin gengið svona illa í vetur út af ræðutíma ég fullyrði það að innan núgildandi laga mætti koma miklu betri brag á þessi þingstörf ég hygg að þessi vinnubrögð sem ég tel forkastanleg séu til þess fallin að varpa rýrð á alþingi því miður ég tel líka að með þessu frumvarpi og ef það verður samþykkt þá hafi meiri hlutinn hér á þingi þingskapameirihlutinn reist sér bautastein sem ætti að bera víti til varnaðar í kennslubók um vönduð þingsköp meira að segja það að okkur er veittur hálfur dagur segi ég til að vinna upp þetta vandaða plagg vinna upp minnihlutaálit vinna upp lagabreytingar sem voru tæknilega erfiðar það voru það tæknilega erfiðar að málið var í skjalavinnslu í úrvinnslu þar í nokkra tíma í dag meira að segja það átti að taka frá okkur svo förum við inn í umræðuna án þess að þetta plagg hafi legið fyrir með nægum fyrirvara menn gætu kynnt sér það þetta er ekki til eftirbreytni þetta kallar á óvandaða löggjöf óvönduð vinnubrögð bera í skauti sér óvandaða löggjöf og það að bjóða líka upp á það það er kannski af því að ég er svo reynslulaus í óvönduðum vinnubrögðum að þetta sem tíðkast hér að bjóða svo upp á að taka þetta mál út í önnum þingsins rétt fyrir jólahlé það er líka óboðlegt það er með öllu óboðlegt við vorum tilbúin að gangast undir þá svardaga að klára þetta mál fyrir tíunda febrúar gefa okkur tíma leita til þrautar málamiðlunar í það fór ég í vinnunni í allsherjarnefnd algjörlega með opnum huga algjörlega án nokkurrar kreddufestu og annað eina sem ég hafði í huga var að störfin á alþingi yrðu skilvirkari og starfsaðstaða starfsmanna yrðu fjölskylduvænni það er það væri hægt að samræma hér vinnu og fjölskylduábyrgð þegar upp er staðið í þessu frumvarpi þá gerist það ekki hér er ekki samræmd vinna og fjölskylduábyrgð hér er ekki komið í veg fyrir kvöld og næturfundi hér er ekki hagað svo til að ég geti eða aðrir þingmenn eða starfslið þingsins sagt við fjölskyldu sína klukkan þrjú að degi ég kem heim klukkan átta nei

eingöngu með því að horfa á ræðutímann að fara í einn lítinn þátt í heildarmynd í störfum þingsins og enn og aftur fullyrði ég enn og aftur fullyrði ég með sátt og samlyndi og samkomulagi væri hægt að gera þetta þing að fjölskylduvænum vinnustað að góðum vinnustað að skilvirkum vinnustað innan núgildandi þingskapalaga ég fullyrði það ég vil segja það hér að hornsteinar stjórnskipunar íslands eins og annarra vestrænna lýðræðisríkja er þrískipting ríkisvaldsins í löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald þannig er leitast við að tryggja viðunandi jafnvægi í samfélaginu milli lýðræðislegs valds almennings beins og óbeins í gegnum kjörna fulltrúa og framkvæmdarvaldsins sem situr í umboði alþingis hér ríkir þingræði og þingbundin ríkisstjórn síðan skera dómstólarnir úr ágreiningi skyldi það nú vera að þetta frumvarp mundi efla löggjafarvaldið

að frumvarpið er sprottið úr ranni framkvæmdarvaldsins úr ranni stjórnsýslunnar hér á þingi og í störfum allsherjarnefndar það er viðurkennd staðreynd á íslandi að þjóðþingið hér alþingi íslendinga það er veikt gagnvart framkvæmdarvaldinu og það hefur veikst síðastliðinn einn og hálfan áratug staða alþingis sem slíks gagnvart framkvæmdarvaldinu snýst eðli málsins um þá möguleika og réttindi minni hlutans til að sinna hlutverki sínu gagnvart ríkisstjórn í stjórnarandstöðu í aðhaldshlutverki í eftirlitshlutverki mér líður stundum hér á þingi eins og stjórnarandstaðan sé formsatriði við séum tekin eins og formsatriði en ekki daglegt vinnandi fólk sem leggur alúð í störf sín og vill landinu vel það er óskaplega stór liður í hlutverki þingmanna og stjórnarandstöðu að standa fyrir rökræðum og koma mismunandi sjónarmiðum á dagskrá út í samfélagið það má aldrei gleyma því að hlutverk okkar er margþætt það er ekki bara löggjafarstarf heldur er alþingi líka helsti vettvangur pólitískra skoðanaskipta og umræðu í landinu hér takast á stjórnmálaflokkar og lýðræðislega kjörnir fulltrúar þeirra og þeirri viðureign verður að skapa viðunandi umgjörð sem

ég vil líka benda sérstaklega á það að á alþingi takast á fulltrúar löggjafarvaldsins við ráðherra framkvæmdarvaldsins hér á hinu háa alþingi þurfa ráðherrar að standa sín reikningsskil að svara spurningum löggjafarvaldsins að skýra sjónarmið framkvæmdarvaldsins fyrir löggjafarvaldinu það er afar brýnt þess vegna kom það algjörlega flatt upp á mig þegar nokkrir hæstvirtur fulltrúar í allsherjarnefnd vildu stytta

það þýðir það að tækifæri þingmanna til að láta ráðherra framkvæmdarvaldsins standa reikningsskil eru skert því það er einu sinni þannig að þessi reikningsskil standa ráðherrar fyrst og fremst í fyrstu umræðu þar svara þeir spurningum þar þurfa þeir að gera grein fyrir sjónarmiðum að baki öllum þeim aragrúa af lagafrumvörpum sem þeir leggja fram ráðherrar eru mun sjaldnar viðstaddir annarrar umræðu eða þriðja það eru afar undantekningar í því eins og hæstvirtur ráðherra össur skarphéðinsson en það held ég að sé nú af öðrum ástæðum fremur málgleði eða eitthvað annað en hæstvirtur ráðherra hefur verið duglegur að mæta hér en þarna er verið að takmarka og það er vilji þingmanna til að koma í veg fyrir að við háttvirtir þingmenn getum farið í ráðherrana spurt þá spjörunum úr ég segi það og ég hygg svo að ráðherrum sérstaklega þeim sem setið hafa lengi á ráðherrastóli þeir veikist smám saman og fái þessa lýðræðisþreytu sem ég kalla svo lýðræðisóþægindi þurfa nú að standa fyrir svörum á alþingi þurfa nú að hlusta á efnislegar umræður sem eru lengri en fimmtán mínútur þurfa hitt og þetta frú forseti því fer víðsfjarri að það sé ræðutíminn einn sem skiptir hér öllu máli hann er hluti af heildarmynd réttindi stjórnarandstöðunnar og ákvæði þingskapa sem eiga að tryggja lýðræðisleg skoðanaskipti umræður vönduð vinnubrögð og vandaða lagasetningu alþingis eru allt heild órjúfanleg heild hluti af stærri heildarmynd sem ekki verður skilin frá öðrum ég vil taka það sérstaklega fram það er ekkert markmið í sjálfu sér að flytja langar ræður alls ekki og þaðan af síður innihaldslausar eða rýrar þaðan af síður að standa í málþófi en það er nú bara einu sinni þannig að það er fjöldi mála sem kallar á lengri umræðu heldur en þetta frumvarp veitir rétt til

alræðisvald forseta ég hef sagt það og get sagt það enn að við gætum alveg eins hugsað okkur að styðja þetta frumvarp ef tryggt væri að minni hlutinn skipaði ævinlega forseta þingsins þá er hægt að stýra þinginu hér án þess að kúga minni hlutann það hefur gerst hér á þingi að stjórnbundnir ráðherrar hafa tekið völdin af forseta

kristinn h gunnarsson ætti fremur að hlusta en að snúa út úr og hlusta á þessa ræðu og síðan fæst hún í þingtíðindum og skrifleg og ég legg til að háttvirtur þingmaður lesi hana í hverri viku það er markmið að tryggja hér á þingi lágmarksjafnvægi að lágmarksjafnvægi sé alltaf til staðar þar sem kjörnir fulltrúar allra helstu sjónarmiða í stjórnmálum landsins eiga vettvang til að koma skoðunum sínum á framfæri þess vegna geyma þingsköpin fjölmörg ákvæði sem miða öll að hinu sama að tryggja vandaða umfjöllun um mál að tryggja að þingnefndir geti sinnt rannsóknarskyldu sinni að tryggja að öll sjónarmið fái að heyrast og að tryggja að framkvæmdarvaldið geti ekki í krafti meiri hluta síns rúllað umdeildum eða viðamiklum málum í gegn fyrirvaralítið eða fyrirvaralaust það gefist bæði tími ráðrúm og aðstæður til að rannsaka mál og ræða og vekja um leið í gegnum hinn opna umræðuvettvang alþingis þar sem fundir fara fram í heyranda hljóði athygli á því sem er á dagskrá það er merkilegt að sjá til þess þegar verið er að stytta þennan ræðutíma í fimmtán mínútur eða hvað það er tuttugu mínútur að það hefur verið tekin saman tafla um ræðutíma einstakra þingmanna meðal annars í stjórnarandstöðunni núna í haust og vor það er ótrúlega oft að þeir hafa yfirstigið þau mörk þeir hafa nú ekki æft sig mikið á þeim það verður væntanlega gerð nánari grein fyrir því síðar í umræðu um þetta mál ég verð að vekja aðeins sérstaka athygli á því frú forseti og sem flestir vita í þessum sal að hér á árum áður starfaði alþingi í tveimur málstofum efri og neðri deild og öll lagafrumvörp önnur en

var alþingi sameinað í eina málstofu sem að mörgu leyti var framfaraspor hvað varðaði skilvirkni og vinnubrögð á alþingi en um leið lagði það mikla ábyrgð og skyldur á herðar þeim sem þar réðu ferð til að tryggja að þetta yrði ekki til þess að vinnubrögð versnuðu að skoðun mála yrði grynnri og einfaldari og hættan á mistökum ykist við þessar breytingar voru hafðir uppi miklir svardagar um það að í stað tveggja deilda sem skoðuðu lagafrumvörpin frumvörpin fóru á milli tveggja deilda og bæði skoðuðu kæmi vandaðri dýpri og yfirvegaðri umfjöllun í sameinuðu þingi eða einni

alþingi íslendinga og ég ítreka það stendur veikt að vígi gagnvart framkvæmdarvaldinu og hér í þessu frumvarpi er engin trygging fyrir því að úr því bætist það er kjarni lýðræðisins á íslandi og í vestrænum löndum þrískipting ríkisvalds það mun gefa enn á þann bát það sýnir best hversu

það eru ótrúlega mörg dæmi um það hvað löggjafarstarfið gerist óvandað þetta frumvarp sem við ræðum hér er að mínu mati ef ég má nota jafn sterkt orð átakanlegt dæmi um það um vinnubrögðin ég kem betur að því síðar

að því er varðaði frumvarp um tilfærslur í stjórnarráðinu það var keyrt í gegn og allir þingmenn sem hér hafa setið á þingi á síðasta kjörtímabili þeir vita nákvæmlega að framkvæmdarvaldið keyrir yfir þingið fyrir jól og fyrir þingið á vorin stjórnarfrumvörp í löngum bunum það vita allir sem hér hafa starfað á þingi meira en eitt kjörtímabil að framkvæmdarvaldið virðist hafa það tak á nefndum að frumvörpum er hraðað í gegnum nefndarstarfið stundum er þeim hraðað svo að það gefst ekki einu sinni tími til leita umsagna að kalla til gesti þegar maður sér slík frumvörp og sér líka að á frumvarpssmíðatímanum hefur ekki verið leitað umsagna þegar maður sér eins manns frumvarp úr ráðuneytunum í stórum málum koma án þess að talað sé við neinn einasta hagsmunaaðila og fá slíkt frumvarp mánuði hálfum mánuði fyrir þinglok keyra það í gegnum nefnd það er óboðlegt ég ítreka það óvönduð frumvarpssmíð óvönduð lagasetning það er nákvæmlega sama sem hér er á ferðinni og vík ég betur að því síðar það er staðreynd sem ég vil ítreka eins og þingræði lýðræði og stjórnmálahefðir hafa þróast hér á landi þá hefur staða alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu veikst sá háttvirtur þingmaður sem heldur öðru fram þá bið ég hann eða hana vinsamlega að rökstyðja það telji sá hinn sami að staða alþingis hafi styrkst á undanförnum tíu fimmtán eða tuttugu árum sérstaklega hefur hallað undan fæti síðustu

sem endurtekið hafa sýnt það endurtekið hafa sýnt þann vilja í verki og þá sterku löngun sína og ásetning vil ég segja til að hafa alþingi undir í glímu löggjafarvaldsins við framkvæmdarvaldið það er því miður svo frú forseti að það hefur borið á miklum tilhneigingum og reyndar ekki tilhneigingum í raun og í verki að breyta alþingi í raðafgreiðslustofnun og færibandastofnun fyrir pólitískar ákvarðanir og málatilbúnað ríkisstjórnarinnar fyrir því eru tugir dæma á síðasta kjörtímabili tugir dæma hvernig frumvörpum er hraðað í gegnum þingið gegn þessari ásælni framkvæmdarvaldsins inn í löggjafarvaldið

þingmönnum sem eru ósammála framkvæmdarvaldinu þar er þeim veitt vopn í þeirri baráttu þau vopn eru til dæmis fólgin í því að það er ekki hægt að taka mál af dagskrá nema með afbrigðum það er það þarf að líða nóttin tiltekinn dagafjöldi eða sólarhringafjöldi verður að líða frá því að þingmál

frá þessu er unnt að veita afbrigði og til þess þarf tveggja þriðju hluta meiri hluta á þingi því miður er það svo að framkvæmdarvaldið eða alþingi réttara sagt að kröfu framkvæmdarvaldsins hefur beitt þessu meirihlutavaldi til að koma í gegn breytingum á stjórnarráðinu ekki var það að kröfu alþingis það var að kröfu ráðherra að breyta stjórnarráðinu tveggja hæstvirtur ráðherra í tengslum við stjórnarmyndun þá gerist þetta þá gerist þetta stjórnlyndi þingsköpin eiga líka að tryggja og það er ætlast til þess að þingnefndir fái viðunandi tíma til að sinna rannsóknarskyldu sinni og mál séu til umsagnar úti í þjóðfélaginu hjá hinum ýmsu aðilum að það varðaði sæmilegan tíma ég ítreka það að á þessu verða oft mistök það var ekki bara misbrestur á því í þessu máli það er alger vöntun skýringarnar voru þær við þingmenn vitum allt hvað kemur okkur best en er ekki alþingi alþingi almennings alþingi fólksins utan sala þingsins er ekki rétt að spyrja fróða menn eða almenning að því hvað þeim finnist um alþingi hvernig þeim finnist alþingi eiga að starfa og svo framvegis það er fjöldi fólks sem hefur þekkingu á þessum málaflokki eins og til dæmis fyrrverandi forseti þingsins eins og prófessor í stjórnskipunarrétti það kemur aldeilis starfsliði alþingis við hver starfsskilyrðin eru því var borið við í þingnefnd að það væri íþyngjandi fyrir starfsmenn að mæta fyrir nefndina til að tjá sig um málið er íþyngjandi að tala saman og tjá sig um starfsaðstæður á þingi er það íþyngjandi er það íþyngjandi að vera blátt áfram og heiðarlegur og segja skoðun sína tæpitungulaust er það nú orðið íþyngjandi er það orðið íþyngjandi að tala saman yfir höfuð ég varð svo hissa þegar ég heyrði þessi ummæli að ég er eiginlega ekki enn þá búinn að

að í störfum nefnda verður ærinn misbrestur þegar mál verða keyrð hér í vor og það væri fróðlegt og hefði verið fróðlegt að taka saman dæmi um það en því miður gafst ekkert tóm til þess hjá allsherjarnefnd að taka saman dæmi um það hversu mörg mál hafa verið keyrð í gegn á síðustu dögum fyrir þinghlé án umsagna gegnum nefndir án nokkurrar skoðunar bara vegna þess að það þurfti að keyra þau í

og skyldutími málsmeðferðar í nefndum sem getur komið í veg fyrir þetta stjórnlyndi ég minntist á það áðan að nú eru uppi þær aðstæður að núverandi ríkisstjórn styðst við svo stóran meiri hluta tvo þriðju að hún getur í krafti hans nýtt sér afbrigði án stuðnings frá stjórnarandstöðunni við höfum lagt það til að setja þröskuldinn í þrjá fjórðu í þessari stöðu þrír fjórðu í þessari stöðu það er hægt að setja inn ákvæði sem tryggir að stjórnarandstaðan verði aldrei borin ofurliði í þessum afbrigðum þetta nýtti ríkisstjórnin sér strax á vordögum þetta er öryggisventill í störfum alþingis þetta er öryggisventill gegn stjórnlyndi framkvæmdarvaldsins það er ekkert öðruvísi það var undarlegt að upplifa það að samfylkingin og hennar formaður hæstvirts utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir skyldi leggja blessun sína yfir það að veita afbrigði ég verð að segja alveg eins og er að ég varð fyrir verulegum vonbrigðum ég trúði ekki mínum eigin augum eða eyrum þegar þetta fór fram það var vegna þess að ég hafði lesið borgarnesræður hæstvirtur ráðherra ég hafði heyrt í hæstvirtum ráðherra í útvarpi og sjónvarpi og á þingi talandi um það að leysa mál í samráði og sátt og samlyndi leita málamiðlana slá nýjan tón koma með þíðu inn í

í sömu ræðu lýsti hæstvirts utanríkisráðherra því yfir að árið nítján hundruð níutíu og eitt hefði skollið á frostavetur í íslenskri pólitík með því að davíð oddsson hæstvirtur fyrrverandi forsætisráðherra

frá því að núverandi ríkisstjórn var mynduð mér sjálfum finnst við vera farin inn í meira kuldaskeið en ríkti þá það hefur ekkert gerst sem bendir til þíðu þvert á móti frostharkan eykst í samskiptum við stjórnarandstöðuna og samskiptum við almenning í samskiptum við stofnanir

í umræðum hér um tilfærslur í stjórnarráðinu þegar umsagnir skógræktar og margra fleiri aðila voru virtar að vettugi og þeim var ekki svarað með rökstuddum hætti og ég hafði það á tilfinningunni að þessara umsagna hefði verið leitað umsagnanna vegna en ekki vegna

umsagnaraðilar þessara stofnana hefðu lýst því að frumvarpið gengi gegn markmiðum sínum um skilvirkni hvar er þíðan það gerðist líka í þeim dæmum að það var ekki rætt við starfsfólk þessara stofnana og það er í óvissu um framtíð sína nú í jólamánuðinum frú forseti ég ætlaði næst að gera svolítinn samanburð á stöðu þessara mála í öðrum þjóðþingum því hefur verið hampað að við séum að taka upp danskar reglur á þessu sviði ræðutíminn sé sniðinn eftir dönskum reglum háttvirtur þingmaður birgir ármannsson það kom fram á fundum allsherjarnefndar í máli skrifstofustjóra háttvirtur alþingis

þingmaður leiðrétti mig í ræðu sinni eða andsvari en hvað um það rökstuðningur fyrir þessu frumvarpi að við séum með óvenjulegan ræðutíma ómögulegan ræðutíma hví var þá ekki orðið við óskum mínum um það að leggja fram samanburð heildstæðan samanburð á starfsskilyrðum og starfsháttum þjóðþinga á norðurlöndum og alþingis íslendinga að breyttum þingsköpum miðað við þetta frumvarp því var það ekki gert því gaf nefndin sér ekki tíma eða hélt fund um þessar upplýsingar í hólfi þingmanna af hverju var keyrslan slík af hverju mátti ekki bíða fram í janúar og afgreiða málið í byrjun febrúar og klára þessa upplýsingaöflun því að það gat vel verið að það væri meira kjöt á beinum danskra þingskapalaga en hér er þá á ég við stuðning við nefndarstörf stuðning í nefndum ég get alveg nefnt það hér að sá stuðningur er óviðunandi það er of mikið álag á starfsmönnum þar og þeir eru vinnandi baki brotnu og eru búin þau starfsskilyrði fyrir meiri hlutann að þeim gefst því miður ekki tími þótt viðkomandi starfsmenn hafi til þess fullan vilja að skila af sér drögum eða annarri vinnu ég hef þau dæmi úr minnihlutaáliti mínu drögum að því varðandi breytingar á lögum um vátryggingarsamninga það frumvarp sem hér var til umfjöllunar um breytingar á lögum um fiskveiðistjórn varðandi veiðigjaldið ég hafði lagt upp drög og efnisinnihald og annað slíkt með góðum fyrirvara málin voru tekin á dagskrá hér án þess að minnihlutaálitið væri komið fram það hefði verið að mínu mati fullkomlega eðlilegt að huga að þessum

sérstaklega af aðstandendum núverandi þingskapafrumvarps sem á að skerða ræðutíma þingmanna og takmarka réttindi stjórnarandstöðunnar að í kringum okkur séu þingin eða þingmenn ekki með ótakmarkaðan ræðutíma þá gleyma menn því að íslenska þingið hefur mikla sérstöðu miðað við þing á norðurlöndum það er í fyrsta lagi miklum mun fámennara við höfum sextíu og þrír þingmenn og rúmlega fimmtíu þegar ráðherrar eru frátaldir en fámennustu þingin á norðurlöndum hafa hundrað sjötíu þingmenn og upp í þrjú hundruð fimmtíu

að þar er allur undirbúningsferli þingmála miklum mun lengri hann er miklu opnari og hann er ítarlegri auk þess sem nefndirnar eru miklu mikilvægari pólitískur vettvangur en nefndirnar hér í nefndunum eiga menn á norðurlöndunum sinn ræðustól ef ég má orða það þannig þeir eiga sinn vettvang þar á þessu þingi er vettvangurinn hér þar sem ég stend og hér er ástundaður munnlegur málflutningur hér er sá vettvangur sem skiptir mestu máli á þinginu og þannig er málum hagað en á norðurlöndunum er vald þingnefnda og öll umgjörð miklu rýmri og miklu betri þar er mikilvægur vettvangur pólitískra umræðna dag stefnumótunar þar fara fram umræður þar sem fjöldi nefndarmanna slagar upp í að vera hálfur fjöldi þingmanna hér á alþingi og þar er fundað fyrir opnum tjöldum og þar fer fram stór hluti hins pólitíska rökstuðnings sem við höfum á íslandi kosið að hafa héðan úr þessum ræðustól þá spyr maður af hverju er ekki hugað að þessu af hverju var þetta ekki skoðað í nefndarstarfinu af hverju var jafnvel ekki leitað eftir ítarlegum samanburði frá öllum

ég vil líka halda því til haga að það er langur vegur frá því að úrræði stjórnarandstöðu á þjóðþingum hinna norðurlanda séu jafn takmörkuð og ætla mætti á þessum hráa samanburði á ræðutíma ég vil nefna það hér að finnska stjórnarskráin geymir ákvæði sem tryggir hverjum einasta þingmanni finnska ríkisþingsins sem eru tvö hundruð rétt til að tjá sig á öllum stigum við umræður og afgreiðslu mála þetta endurspeglast í finnskri löggjöf og starfsháttum á finnska þinginu og þar er ævinlega grunnreglan sú að fara varlega í að takmarka ræðutíma og tjáningarfrelsi þingmanna réttindi þingmanna eru í raun vernduð þar af stjórnarskrá þessi tjáningarréttur er viðurkenndur í öllum ferlum og hann er síðast en ekki síst tryggður með því að mál fá vandaða meðferð og þar fara umræður yfirleitt ekki fram nema í góðu samkomulagi fyrir fram um tilhögun þeirra ræðutíma er þar skipt málefnalega á milli og vel að merkja að meðan löggjafarstarfið á íslandi er jafnóburðugt og raun ber vitni meðan við búum við það að framkvæmdarvaldið helli yfir okkur frumvörpum á lokastigum þings fyrir jól og sumarfrí óvönduðum frumvörpum þá kalla þau á lengri ræðutíma eftir því sem vandað er betur til lagasetningarsmíðinnar þess styttri umræðutíma þarf þetta mál sem við tölum hér um er dæmigert fyrir það ég hygg að ég hefði getað staðið hér og flutt framsögu minni hlutans um þetta frumvarp á mun skemmri tíma ef tómið hefði verið betra undirbúningurinn vandaðri ég ítreka það að nefndarvinna er hér á stundum í skötulíki

með frumvörp rétt fyrir sumarhlé sem framkvæmdarvaldið vill böðlast áfram með burtséð frá því að viðkomandi frumvarp hafi ekki neina slíka brýna þýðingu að það þurfi að afgreiða það fyrir sumarið að það sé þannig að efni til að það sé alveg ástæðulaust að kýla það í gegnum þingið að það þoli betri skoðun ég vil líka benda á það að á þjóðþingum annarra norðurlanda eru réttindi stjórnarandstöðu mun betur tryggð en hér á landi það er ekki óalgengt að þar sé valdi forseta deilt það er ekki óalgengt að forsetinn komi úr hópi stjórnarandstöðuna það er frekar regla en undantekning að forusta í þingnefndum deilist bæði

í þjóðþingum norðurlandanna að þingið sé sjálfstæð stofnun óháð framkvæmdarvaldinu og óháð meiri hluta og minni hluta á hverjum tíma á meðan við upplifum það aftur og aftur og aftur að vera lögafgreiðslustofnun framkvæmdarvaldsins og þar sem við upplifum það að minni hlutinn er formsatriði þar sem við upplifum það að hæstvirtur forseti virðist ekki afa áhyggjur af því þó að nefndarálit minni hlutans komist ekki að í þessu máli virðist ekki hafa áhyggjur af því þó að okkur í miðju starfsönnum hér sé ætlað að skrifa nefndarálit á örfáum tímum verandi hér í fullum þingstörfum verandi hér í atkvæðagreiðslum verandi bundin í þingsal og upplifa það að fá aldrei við þessar aðstæður að vita fyrr en í gær að málið yrði tekið úr nefndinni í gærkvöldi ég margkallaði eftir upplýsingum hvaða vinnulag ætlum við að hafa við vinnslu þessa máls og jafnóljós voru svörin eins og hver önnur véfrétt í hvert einasta skipti þar til á fundinum í gærmorgun eða seinni part í gær hvað gerði ég

frá starfsönnum hér frá tveimur öðrum nefndarálitum sem ég var að vinna og öðru slíku þá fór ég að vinna í þessu minnihlutaáliti á hlaupum það er þess vegna sem ég held því fram að við í stjórnarandstöðunni séum formsatriði skiptum ekki máli við erum hér til að fylla upp í

á norðurlöndum skiptist á meiri hluta og minni hluta og við val í trúnaðarstöður þar er litið til reynslu og hæfni

reyndum þingmönnum sem hafa sýnt og sannað sig í starfi er fremur treyst til forustu í þingnefndum heldur en þeir sem koma blautir bak við eyrun til þingstarfa hér á landi því miður sérstaklega á seinni árum virðist horft til þess hvort menn tilheyri minni hluta eða meiri hluta þaulreyndir stjórnmálamenn meðal annars hér á þingi á þessum vetri með langan og farsælan feril að baki sem formenn þingflokkanna sem ráðherrar í ríkisstjórnum sitja hér í minni hluta undir forustu óreyndra þingmanna með fullri virðingu fyrir þeim óreyndu þingmönnum en því ekki að nota nú mannauðinn í þessum stjórnmálamönnum með þessa löngu og miklu reynslu nei það er ekki gert frekar skal meiri hlutanum beitt þessi tilhneiging er orðin svo rík að það kom ekki einn einasti varamannspóstur í nefndum í hlut stjórnarandstöðunnar við kosningar í nefndir í vor ekki neinn þegar gerðar voru breytingar á þingsköpum árið nítján hundruð níutíu og eitt þá átti að brjóta starfsaðstæður þingmanna voru bættar almennt og reynt var að skapa meira jafnvægi milli meiri hluta og minni hluta ekki best með því að fulltrúar minnihlutaflokkanna færu með formennsku í þingnefndum í samræmi við hlutfallslegan styrk sinn ég ítreka það að þetta fyrirkomulag gafst ágætlega í mín eyru hefur verið sagt að það hafi verið frá þessu ein undantekning en undantekningin sannar regluna

ástgeirsdóttir formaður félagsmálanefndar og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon formaður sjávarútvegsnefndar lengst af hluta af vinnu síðar hann

inngrip hæstvirtur ráðherra össurar skarphéðinssonar en það hefur orðið bakslag á þessari þróun síðustu áratugi í raun höfum við horfið aftur til fortíðar við höfum horfið til baka tvo til þrjá áratugi í stjórnlyndi og í ofurásælni framkvæmdarvaldsins við völd það höfum við gert það svífur yfir vötnunum aukið valdboð meiri hlutans og framkvæmdarvaldið eins og ég hef margítrekað lítur á alþingi sem hreina afgreiðslustofnun fyrir frumvarp sitt það verður líka að halda því til haga í þessu samhengi það er ekki bara það sem er að gerast á alþingi sem sýnir manni þá skekkju sem er á þessari mynd í þessu jafnvægi valdahlutföllum milli

núna sem héðan voru afgreidd í dag með atkvæðagreiðslu hvað er að gerast þar eftir því sem stofnanir eru fjær frá reykjavík þess minni fjárveiting er skorin niður eða réttara sagt eftir því sem stofnanir eru fjær frá ráðuneytunum þess minna fá þær

og fjöldann allan af ráðuneytum í hvað fara þessir peningar þessar auknu fjárveitingar nær gegnumgangandi fjárlögin þær fara til að styrkja ráðherravaldið og ráðherraræðið og framkvæmdarvaldið hvað gerist með þessari styrkingu jú ráðuneytin stækka og þau styrkjast að mannafla ráðherrar taka sér nú tvo þrjá og jafnvel fjóra pólitíska aðstoðarmenn inn í ráðuneytin ráðgjafa blaðafulltrúa verkefnisstjóra fyrir utan hina pólitísku aðstoðarmenn ég er bara með þrjá er hæstvirtur ráðherra össur bara með þrjá æ æ ég hef einn æ æ bara með þrjá sá eini þingmaður sem hér stendur er ekki með aðstoðarmann frekar en aðrir þingmenn stjórnar en þetta sýnir svo glöggt hvað er að gerast á sama tíma erum við að veikja löggjafarstarfið við erum að veikja eftirlitshlutverk alþingis og það sem verst er það er verið að veikja stjórnarandstöðuna hver er tilgangurinn hver skyldi sá tilgangur vera það koma eflaust einhverjir að því síðar við í stjórnarandstöðunni höfum setið með tvær hendur tómar án nokkurra möguleika til að undirbúa mál og vinna til jafns við meiri hlutann vinna til jafns við ríkisstjórnina við erum borin fullkomnu ofurliði og af því að háttvirtir þingmenn ellert b schram situr hér og hlustar á mig með athygli sem ég er þakklátur fyrir og maður færir þennan málflutning minn yfir í fótbolta því háttvirtur þingmaður sagði að ég væri í allsherjarnefnd að hann hafði samlíkingu á því að ég væri að sparka boltanum yfir bárujárnsgirðinguna á melavellinum að

í stjórnarandstöðunni að það fara inn á völlinn tvö lið og ég er í liði sem hefur bara markmann eða einn á kantinum miðað við ægivald framkvæmdarvaldsins þannig er það ég held að það sé ellefu fimm staðan ellefu fimm mannskapurinn

gerbreytta valdahlutfall hvað hefur gerst það heyrir til algerra undantekninga að þingmenn semji frumvarp þá á ég við viðamikið frumvarp þingmenn eru að semja fyrirspurnir og þingsályktunartillögur og fleira en aðstaða þeirra til að semja frumvarp með aðstoð er lítt fyrir hendi þær undantekningar eru frá þessu að viðkomandi þingmaður sé sérfræðingur á því málasviði sem hann er að leggja frumvarp fram um hvað verður svo um þessi frumvörp sem þingmenn leggja fram þingmannafrumvörpin þau komast ekki einu sinn í fyrstu umræðu eða þau sofna í nefndum það er hins vegar annað þegar unnið er undir pólitískum handarjaðri ráðherra þá eru aðstoðarmennirnir eins og maurar í kring að semja fyrir utan

háttvirtur þingmaður sinna börnum sinna heimili og öðru slíku hér er hins vegar vinnuálagið á stjórnarandstöðunni á þessum dögum að það gefst ekki tóm til þess en hæstvirtur ráðherra össur skarphéðinsson getur sent bílstjóra sinn til sækja föt í hreinsun og fara vertu ekki með svona vitleysu drengur hætta þessari fíflalegu það var skrifað um þetta hæstvirtur ráðherra skrifaði um þetta þetta er bara hrein staðreynd hluti af aðstoðarmönnum ráðherra og það er allt í góðu lagi eru bílstjórar þar kom kannski hinn fjórði ég ætla síðan að ítreka það sem ég hef sagt áður að frumvörpin eru að koma seint og illa inn það er bara staðreynd sem enginn getur á móti mælt og það plagar öll vinnubrögð á þingi það plagar þingmenn og það plagar starfsfólk og einmitt við jólaundirbúning og annað og það er fullkomlega auðvelt að samræma starfsskipulag og vinnu á þingi ef vilji stendur til þess og fjölskylduábyrgðinni innan núgildandi þingskapa

þetta var svona almennur inngangur að því sem ég vildi sagt hafa ég ætla aðeins að víkja þá orðum að þessu frumvarpi sértækum orðum að því þegar forseti alþingis boðaði í ræðu síðastliðið vor að hann hygði á breytingar á þingsköpum og endurskipulagningu þingstarfa þá vil ég árétta að því var vel tekið af þingflokki vinstri grænna við höfum nefnilega lagt fram og haft ýmsar hugmyndir um það hvernig bæta megi störf þingsins endurskipuleggja þinghaldið vanda betur til lagasetningar og almennra vinnubragða á þingi við höfum lagt margar slíkar hugmyndir fram og sumar þeirra hafa ratað inn í þetta frumvarp sumar þeirra rötuðu inn í frumvarpið á síðustu stigum í vinnslu allsherjarnefndar þessar hugmyndir lögðum við ekki fram sem einhverjar kröfur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs við lögðum þessar hugmyndir fram til að bæta starfsskilyrði á þingi og það var ekki gesti við okkur þingmenn v g að taka það inn í frumvarpið heldur voru þær teknar inn þessar breytingar vegna þess að

var ljóst að forseti alþingis vildi binda umbætur á starfsaðstæðum þingmanna og stjórnarandstöðunnar órjúfandi böndum við að ræðutími og málfrelsi yrðu skorin niður við trog og endanlega takmarkað við tímamörk þá skildu leiðir við gátum ekki horft á þetta eingöngu út frá ræðutímanum við vorum til umræðu um heildarúttekt og bæta það sem þyrfti raunverulega að bæta ef þetta frumvarp gæfi okkur tryggingu fyrir því þá væri ég glaður í ræðustólnum það er ekki ég vil líka taka það fram og það brennur á okkur í stjórnarandstöðunni að meðan forseti sem hefur jafnmikið vald til að ákveða dagskrá og alla tilhögun á vinnu kemur frá meiri hlutanum þá er ekki á góðu von og þegar allir formenn nefnda koma úr meiri hlutanum þá er ekki á góðu von og þegar meiri hlutinn er svona stór að hann getur veitt sér afbrigði á hverjum degi þá er ekki á góðu von þá brestur öryggisventillinn sem er stjórnarandstaðan og gegnir afar brýnu hlutverki á öllum þjóðþingum í vestrænum löndum öllum það er ekki að sjá í þessu frumvarpi

það tekur ekki mið af augljósum staðreyndum um starfshætti alþingis og þróun í þeim háttum ég vil minna á að alþingi íslendinga er gömul stofnun sem byggir á sterkum hefðum og ein af þeim hefðum sem við byggjum á um áratugi er ótakmarkað málfrelsi þannig hefur það verið um áratugi það hefur nánast undantekningarlaust verið virt mjög áttum mjög erfitt með að trúa því þegar við sáum þetta frumvarp að þessar skerðingar kæmu fram án þess að öryggisventlarnir væru virkjaðir um leið og vel að merkja frumvarpið er samið og ræðutíminn styttur út frá málum sem heyra til undantekninga í meðferð á alþingi ákveðnum stórum málum sem heyra til undantekninga það er einu sinni svo háttvirtur þingmaður forseti vill spyrja hvort þingmaður eigi langan tíma eftir af ræðu og er þá að horfa til þess að fresta fundi og veita matarhlé eða hvort háttvirtur forseti ég held ég eigi það mikið eftir að það sé þá rétt að taka hlé fundarhlé